Pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, že stejný obal má obsahovat stejný výrobek stejné kvality, tomu všichni rozumíme a je překvapivé, že trvalo tolik let přesvědčit také Komisi k tomu, aby pomohla toto pravidlo, tuto spravedlnost prosadit. Jsem ráda, že právě na půdě Evropského parlamentu vznikla řada iniciativ a Komise vyslechla volání po jasnějších pravidlech. Jsme hrdá, že v tomto procesu sehrála důležitou roli Česká republika. A chci poděkovat kolegyni Olze Sehnalové, která se tomuto tématu skutečně velmi systematicky věnuje řadu let.

Metodika, kterou připravila Evropská komise, může pomoci členským státům posoudit, zda výrobek porušuje pravidla, a první výsledky bychom měli znát co nejdříve.

Děkuji ještě jednou kolegům za tuto zprávu.